Madame la Présidente, nous connaissons tous, et nous l'avons tous dit, l'importance des négociations de Copenhague mais, si nous espérons tous un accord, nous ne pouvons pas accepter un accord à n'importe quel prix. Si les conditions d'un accord ambitieux ne sont pas réunies, je souhaite très clairement que l'Union européenne soit capable de dire non et refuse de signer un accord au rabais. Les populations européennes que nous représentons ici attendent un accord, un accord qui permette de lutter avec efficacité contre l'ensemble des dérèglements climatiques que nous constatons chaque jour autour de nous. Elles ne se contenteront pas d'effets d'annonce, de déclarations d'intention non chiffrées, d'objectifs non contraignants sur lesquels il sera possible de s'essuyer les pieds une fois éteint le coup de projecteur médiatique.

C'est la raison pour laquelle, si d'autres pays industrialisés et émergents ne souhaitent pas assumer leur part du fardeau, il faudra en tirer toutes les conséquences en instaurant à nos frontières une taxe protégeant notre industrie de la concurrence de ceux qui décideraient de ne pas participer à un accord global. Nous, Européens, nous demandons chaque jour un peu plus à nos industriels.

Un secteur comme celui des transports, qui est parmi les gros émetteurs de CO 2 même si certains modes de transport, comme l'aviation, émettent moins de gaz à effet de serre, contribue de plus en plus à la lutte contre le changement climatique. Or, il s'agit d'un secteur qui a subi très fortement le contrecoup de la crise. Si, comme je le souhaite, les transports maritimes et aériens sont intégrés dans les négociations à Copenhague, assurons nous que ce qui sera demandé aux industries européennes le sera aussi à celles des autres pays industrialisés.